Ma mi riconosco sempre meno nel mio grande paese l'Italia che lavora, che ha un cuore immenso, che non sta a guardare quando i bambini vengono lasciati in mare, che crede nei valori umani e che sa che l'Europa è il nostro futuro comune.

dignità, non propaganda che risposte concrete intende dare magari mi può anche ascoltare ai disoccupati e alla piaga del debito che impoverisce famiglie ed imprese?

Gli italiani vogliono un paese capace di costruire ponti, non di scavare fossi. Va bene riformare l'Europa, ma non si può fare da soli. L'Italia va aiutata di più sulla migrazione, ha ragione, ma la solidarietà si ottiene con il dialogo, non con gli insulti. Basta queste liti assurde con i nostri vicini, basta alle pessime compagnie come Putin.

De Gasperi e Spinelli la stanno a guardare.